Svetová konkurencia nám však ukazuje, že ak si má automobilový priemysel v Európe udržať svoje medzinárodné postavenie, musí sa skutočne zmobilizovať a okrem iného aj viac zamerať na výskum a inovácie.

Rád by som ešte pripomenul, že členské štáty majú možnosť využiť pri konvergencii aj fondy Európskej únie, ktoré sú na tento účel v novom programovacom období práve vyčlenené.